En wie dat doet, draagt bij aan de-escalatie in de regio. Want de Israëlische opgave van de Golan zal echt geen vrede brengen met het Syrische schrikbewind.

Een oproep, mevrouw de Voorzitter, EU, inclusief mijn eigen land, Nederland stop met een selectieve interpretatie van het internationaal recht en erken de Golan als Israëlisch zoals onze bondgenoot onze bondgenoot, mevrouw Valenciano de Verenigde Staten, dat doet.